forseti vill tilkynna að með bréfum dagsettum níundi tíunda og tólfta janúar síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um fjórar skýrslur ríkisendurskoðunar það er skýrslu um skuldbindandi samninga tvö iðnaðarráðuneyti skýrslu um skuldbindandi samninga tvö innanríkisráðuneyti skýrslu um skuldbindandi samninga tvö velferðarráðuneyti og skýrslu